Državna sekretarka, samo eno stvar, ne. Trenutna olajšava je neizkoriščena zaradi tega, ker je za podjetja enostavno nezanimiva. Nezanimiva pa je zaradi tega, ker je absolutno prenizka olajšava, da bi se s temi stvarmi ukvarjali.